Wir benötigen natürlich auch einen europäischen Mehrwertsteuerraum.

Es ist richtig, dass wir ein einheitliches System der Mehrwertsteuersätze schaffen. Aber dabei müssen wir die 250 Ausnahmen reduzieren, um weitere Ungleichbehandlungen zu beseitigen. Es ist richtig, dass wir eine vereinfachte Regelung, insbesondere für KMU, einführen, wenn die Komplexität des Systems Wachstum und Beschäftigung bremst.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Es gibt Dinge nachzuschärfen, aber der Ansatz ist richtig gewählt.